Hvala za besedo. Lep dober dan vsem skupaj! Najprej en popravek. Matični odbor zakona ni zavrnil, ampak je odločil, da še ni pripravljen za nadaljnjo obravnavo. Zakaj? Zakon o voznikih v triinpetdesetem členu predpisuje, da se mora voznik, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, udeležiti ustreznega rehabilitacijskega programa, če je bilo ugotovljeno, da so razlogi za odvzem vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Vsebina programa je odvisna od stopnje tveganja uživanja navedenih substanc. Državni svet predlagam, da se program edukacijskih delavnic, ki so namenjene manj problematičnim kršiteljem, torej kršiteljem, pri katerih je bilo ugotovljeno, da ne sodijo med tiste tvegane uživalce dovoljenih in nedovoljenih snovi, razširi z udeležbo v delovanju organizacije na področju prometne varnosti, vzgoje in izobraževanja oziroma žrtvami prometnih nesreč, katero bi določila javna agencija na podlagi javnega poziva. Predlagatelj predlaga tudi razširitev udeležbe programov psihosocialnih delavnic, ki so pri ki so namenjene hujšim kršiteljem, torej, kršiteljem, pri katerih je bilo ugotovljeno, da sodijo med bolj tvegane uporabnike dovoljenih in nedovoljenih snovi na šestnajst ur udeležbe v delovanju navedene organizacije. V poslanski skupini LMŠ se pridružujemo mnenju Vlade, da predlog spremembe zakona ne obravnava vseh programov enakovredno, saj spremembe za tretji program, tako imenovani program zdravljenja, ki je namenjen ljudem, odvisnim od alkohola, niso predvidene. Problematičen je tudi tisti del predloga, ki se nanaša na konfrontacijo z žrtvami prometnih nesreč. Poraja se skrb, da bi žrtvam prometnih nesreč podaljšali ali ponovno vzbudili travme, ki so ostale kot posledica tragičnega dogodka. Kakršnikoli ukrepi, ki bi zgotavljali večjo ali dodatno varnost v cestnem prometu in ki bi zmanjšali število žrtev zaradi posledic vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc, so dobrodošli in seveda nujni. A vendar smo v poslanski skupini LMŠ mnenja, da bi lahko sredstva iz tega predloga bolje uporabili za še bolj intenzivno ozaveščanje ter obveščanje o pravilih obnašanja in varni udeležbi v cestnem prometu na vseh ravneh izobraževalnega procesa. Predlog zakona, ki ga je vložil Državni svet seveda vsebinsko podpiramo, vendar pa odpira preveč vprašanj, ki bi jih bilo potrebno obravnavati celostno. Vsebuje številne pomanjkljivosti oziroma pomisleke, ki sta jih v svojem mnenju izpostavila tako vlada kot tudi Zakonodajno-pravna služba. Pri pripravi izboljšav se morajo uskladiti različni rosivci tematike in tudi pristojno ministrstvo ter Agencija za varnost v cestnem prometu. Podpiramo vlado oziroma pristojno ministrstvo, da nadgradi oziroma dopolni obstoječi predlog glede na izsledke evalvacije, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, ki ravnokar poteka. Glede na vse ugotovitve, ki sta jih izpostavila vlada in Zakonodajno-pravna služba, ter vse napore, povezane s povečanjem prometne varnosti, je aktualni predlog po našem mnenju neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Se pa vsekakor zavzemamo za to, da bo dopolnjen predlog čim prej pripravljen za obravnavo v Državnem zboru. Hvala.